În primul rând, aș dori să l felicit pe raportor pentru munca depusă și să salut realizarea acestui raport, mai ales într o perioadă în care găsim substanțe chimice peste tot în jurul nostru, în majoritatea bunurilor pe care le achiziționăm. După cum este subliniat și în acest raport și susținut de Organizația Mondială a Sănătății, substanțele chimice poluante afectează sistemul endocrin, fiind una dintre potențialele cauze pentru diversele boli ale acestui secol, respectiv cancerul, diabetul sau bolile cardiovasculare. Există sute de substanțe în mediul nostru înconjurător, însă informațiile pe care le deținem despre acestea sunt insuficiente. Sunt necesare măsuri reale pentru a proteja grupurile de populație cele mai vulnerabile la substanțele chimice, printre care se numără copiii și femeile însărcinate.

Sper ca, împreună, prin sprijinirea acestui raport, să solicităm Comisiei realizarea unei strategii UE ambițioase și adecvate privind perturbatorii endocrini.